Gospodine predsjedniče, podržao sam prvi amandman, a glasao sam protiv drugog amandmana na ovu rezoluciju kolegice Lunacek, iz vrlo jasnog razloga. S jedne strane doista smatram da se mora poštivati dostojanstvo svake ljudske osobe, da homofobiji nema mjesto u Europi, da se ne smije tolerirati, ali rasprava koju smo jučer imali, pa čak i intervencija koju je imala kolegica Jakovina, pokazuje da se nažalost htjelo zloporabiti ovu i rezoluciju i raspravu u Europskom parlamentu da bi se promijenio Ustav Republike Hrvatske, odnosno volju dvije trećine građana Republike Hrvatske koji su izašli na taj referendum i rekli da je brak životna zajednica između muškarca i žene. Ne može se koristiti Europski parlament kako bi se promijenio ustav jedne države članice ili da bi se, kako je jučer bilo rečeno, upravo takva ustavna definicija i volja hrvatskih građana definirala kao homofobna.